Zarówno członkostwo Bułgarii i Rumuni, jak i Partnerstwo Wschodnie, specjalne relacje z krajami Partnerstwa Wschodniego, z Rosją, oraz negocjacje członkostwa w Unii uzasadniają polityczne znaczenie regionu dla Unii Europejskiej. Morze Czarne stało się ważnym regionem dla tranzytu surowców energetycznych oraz przyszłościowych projektów ważnych dla Unii, jak na przykład projekt Nabucco, który jest strategicznie ważny dla zdywersyfikowania dostaw gazu.